Hvala za besedo. Vam, podpredsednica, lep pozdrav, kakor tudi seveda varuhinji človekovih pravic s sodelavcema, predstavnikoma oziroma predstavnikom, izvršne veje oblasti, to sem danes večkrat od varuhinje tudi slišal, kakor seveda tudi sodelavkam in sodelavcem v državnem zboru, se pravi poslankam in poslancem. Varuh je poleg, triindvajsetega rednega poročila za leto dva tisoč sedemnajst posedoval tudi poročilo Varuha o človekovih pravic Republike Slovenije o izvajal nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu in Konvencij Organizacije združenih narodov proti mučenju in drugim kritim, nečloveškim poniževalnim kaznim ali ravnanjem za leto dva tisoč sedemnajst. Pri izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma so bili posebej izpostavljeni redni preventivni obiski, ki so ključni za pripravo poročila za izboljšave. Veseli nas, da pri teh nalogah varuh dobro sodeluje z nevladnimi organizacijami, ministrstvi, policijo in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Varuh v tem kontekstu vedno izpostavi dobre prakse in pohvale. Za primer lahko navedemo, da so institucije skoraj polovico vseh izdanih poročil oziroma priporočil že uresničile. Tretjina jih je na to še čaka, vendar lahko verjamemo, da bo prišlo tudi do njihove uresničitve. Priporočila varuha vse organizacije, ki jih zadeva mehanizem, jemljejo zelo resno in jih skušajo tudi čimprej uresničiti. V nadaljevanju želimo poudariti pomeni mehanizma se preventivnim delovanjem skrbi za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. V lanskem letu tako varuh osemnajstkrat obiskal institucija z namenom preveriti ravnanje ranljivimi skupinami v zaporih. Izkazalo se je, da je nadzor nad takšnimi institucijami Slovenija na zelo visoki ravni. Kar pa na drugi strani še vedno bode v oči in varuh v oči in varuh na to tudi že dolgo opozarja, je Zakon o duševnem zdravju. Varuh nas poziva, da najdemo rešitev za zagotavljanje ustreznega števila mest v okviru varovanih oddelkov in skrbimo za izvajanje posebnih varovanih ukrepov. Iz poročila je moč razbrati, da nas še vedno pesti pomanjkanje varovanih oddelkov, kadrovska podhranjenost in težave z ustreznostjo prostorskih standardov in normativov v domovih za starejše občane. Odzivnost pristojnega ministrstva na tem področju sicer lahko pohvalimo, a apeliramo, naj se vloži dodaten napor v reševanje tovrstne problematike. Število obolelih z demenco namreč iz leta v leto narašča. Vi poročilu je izpostavljeno še področje obravnave mladoletnikov v vzgojnih zavodih, ki čaka na nove zakonske rešitve, predvsem na področju varstva mladostnikov, saj funkcija zavodov na tem področju ni zakonsko urejena. Pričakujemo, da bo ustanovljena medresorska skupina, uspela pripraviti rešitve, ki bodo uredile to področje. V poslanski skupini Desus bomo poročilo varuha in priporočilo pristojnim državnim organom, da naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil državnega mehanizma, tudi podprli. Hvala.